fyrir ákvæði fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa um lengd þingfunda er það tillaga forseta að þingfundirnir geti staðið lengur í dag en hvað þingsköp kveða á um e óskað atkvæðagreiðslu um þessa tillögu spyr forseti allmargir þingmenn hafa óskað eftir að kveða sér hljóðs um atkvæðagreiðsluna